Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, como se ha dicho aquí, se basan en unos principios, unas ideas, una historia compartida y una misma pasión por la libertad. Pero estos valores pueden acabar diluyéndose en la retórica y languideciendo si no pasamos de las palabras a los hechos. Y uno de los trabajos más serios que se ha hecho en esta Casa sobre las relaciones transatlánticas y su estado después de las elecciones presidenciales ha sido el que hizo el colega Millán Mon, informe que es traído en causa en la presente resolución común que votaremos mañana y que aporta una serie de iniciativas concretas que siguen siendo perfectamente válidas, el constituir, señor Comisario, una verdadera asociación, para lo que hay que poner manos a la obra. Aquí se ha hablado de la importancia de las relaciones económicas y comerciales y solamente quince Estados miembros de la Unión Europea invierten en Texas más que Japón en los cincuenta Estados de los Estados Unidos. Una dinamización de los mecanismos de las cumbres, la creación de una Asamblea euroamericana y, sobre todo, la creación de un mecanismo de concertación y consulta para los temas globales y para las zonas más álgidas del planeta —Oriente Medio, Irán, Afganistán— y las relaciones con las potencias emergentes. Señor Presidente, en la reciente gira del Presidente Obama en Oriente hemos visto que ha dicho que la asociación entre los Estados Unidos y la India es para ellos la más importante. Eso me ha hecho recordar uno de los aspectos básicos del informe del Sr.

Obama en Berlín de que Europa era el aliado estratégico más importante. La próxima Cumbre Unión Europea Estados Unidos va a ser una magnífica ocasión para clarificar este extremo y para definirse claramente sobre cuál es la verdadera asociación estratégica. Para empezar, señor Presidente, podríamos empezar por pedir a los Estados Unidos que apoyen a la Unión Europea en sus reivindicaciones para tener una presencia institucional, por ejemplo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con arreglo a los nuevos esquemas que introduce el Tratado de Lisboa.